Wenn ich mit Ermittlern spreche, dann berichten die mir, dass wir eine Fülle von Terrorvorbereitungen in Europa nicht hätten aufklären können, wenn wir nicht die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten gehabt hätten.

Deswegen sage ich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ein Partner Europas im gemeinsamen Kampf gegen den Terror sind.

Ich sehe in den Vereinigten Staaten einen Partner. Ich glaube, dass mit diesem Vertrag, der uns vorliegt, die Kommission gestärkt wird, den Amerikanern zukünftig auf die Finger zu schauen, was sie denn mit diesen Daten machen, ob die Spielregeln, die wir gemeinsam vereinbart haben, auch umgesetzt werden. Ich wünsche mir ein starkes Europa. Aber ich akzeptiere auch die Vereinigten Staaten als einen fairen Partner, der gemeinsam mit uns gegen den Terror kämpfen will.